Dobro, kateri film vam je bil všeč in zakaj? recimo, da izberem tukaj risanko Iskanje malega Nema. zakaj? Zato, ker imam na splošno rada risanke, ker pač je ful zabavna. tam je pač ena ribica Dori, ke vse pozablja in je pač ful neke situacijske komike iz tega, pa, ne vem, dogaja se v Avstraliji, ke mi je itak ful zanimiva država, pač sem že bila parkrat pa bi še šla, tudi pol imajo ribice ful zabaven avstralski naglas pač angleški naglas. Na kratko opišite zgodbo tega filma. se pravi, Nemo je ena majhna ribica, kako se reče po slovensko klovn, clown fish? pač pisana oranžno-bela ribica, ko je bil še v bistvu ikra je neka žival, ne vem, katera, napadla celo gnezdo, celo skupino iker in preživel je samo on pač od vseh, ne vem, več sto iker in pač njegov oče je pretirano zaščitniški do tega malega Nema. poleg tega ima pa še ta mali Nemo, ta ribica, eno napako, eno plavutko ima malo manjšo kakor drugo, tako da malo težje plava, načeloma. In ko gre prvi dan v šolo, je oči itak cel živčen, kam ga bojo peljali s tisto šolo, ne, šola je sestavljena iz različnih ribic, se pravi, niso vsi samo ti klovni, ampak so vse sorte ribice in, tako pol, takoj, ne, Nemo hoče se dokazati, da ni tako prestrašen ali pa tako nebogljen, kakor ga njegov oče hoče pač imeti oziroma kakor njegov oče hoče, da izpade. In se hoče postaviti pred vsemi ostalimi ribicami, da si upa dotakniti čolna, ki ga vidijo tam v bližini. In ko gre on do čolna, ga ujame, potapljač v vrečko in ga pač odpelje v Sydney. In, ta oče je itak cel obupan in pač plava za čolnom, dokler lahko in pol na neki točki izgubi čoln, obupa in pol sreča ribico Dori, ki je pozabljiva. pač sproti pozablja stvari, ampak pol skupaj v bistvu preplavata od tega koralnega grebena vse do Sydneyja, vmes se jima zgodi cel kup zabavnih stvari. V bistvu ta oče se izkaže za veliko bolj pogumnega, kakor je doma bil. Doma je bil tako, vse je nevarno, ne, pol se je pa mogel v bistvu on boriti s stvarmi, ke prej pač se jih je on bal pa je hotel preprečiti, da bi se Nemotu zgodilo. v glavnem na koncu potem rešijo Nemota, in pač odplavajo vsi trije, tudi Dori, nazaj v svoj koralni greben. Kateri izletniški vam je všeč in zakaj? Če izberem v Sloveniji, recimo, mi je ful všeč, Logarska dolina. v bistvu zato, ker je pod hribih, ker so ful lepi razgledi so na hribe, spodaj je pač dolina, zeleno, slap je tam. pač ful lepi razgledi, ful lepa narava, nimam se kaj za pritoževati, razen da je daleč od Ljubljane. ne vem, če pa tako širše gledam, težko vprašanje. Zdaj bom zakomplicirala, ziher. ampak recimo v Evropi je en tak ful lep izletniški kraj na Finskem. En nacionalni park Koli, spet pač narava, meni je narava všeč. Koli je pač poln jezer kot tipična finska pokrajina, ke so jezera, pa pač ful iglavcev, smreke, bori. Katere so glavne znamenitosti tega kraja? Dobro, če gremo na, Logarsko dolino, glavna znamenitost je slap Rinka, na koncu Logarske doline. pa pač že sama dolina, no, pač je tako dolga. Mislim, da je sedem kilometrov dolga in pač polna lepih razgledov. Drugače v bližini so tudi neke jame, pač, ja, ampak jame ali pa pač možnost pohodništva, se pravi, gor, da se iti, ne vem, do Okrešlja, do Kamniškega sedla ali pa še kam višje. Odvisno od spodobnosti. Opišite pot do tega kraja. To sem že vse rekla. Okej, do Logarske doline se gre lahko po zelo ovinkasti cesti iz Ljubljane proti Kamniku in pol tam čez Volovjek, in potem se dol pride Kaj je že ona vas? Pač neki ovinki so, grozno je, no. drugo je pa, da greš po avtocesti pa prek Mozirja, ker v bistvu časovno je oboje isto, samo da narediš po avtocesti dvakrat več kilometrov, kakor če greš po vsh ovinkih. Pa ja moj poklic ni slab. ne vem, všeč mi je poklic nekega raziskovalca, všeč mi je pač delo v znanosti. zato, da se spreminja, da v bistvu ni neke rutine, iščeš nove stvari, poskušaš nove stvari, v bistvu imaš načeloma, no, lahko zelo veliko svobode v tem, kaj delaš, kako delaš. in pač, če delaš dobro, ali pa malo rabiš tudi sreče, no, na koncu lahko kaj novega pogruntaš. Pa načeloma, ne. Če delamo v nekaj bioznanosti, ne vem, v smeri nekih zdravil, lahko pač olajšaš življenje ljudem ali pa kakšno zdravilo eventuelno najdeš, čeprav to je dolga pot do tja. se pravi, če si v znanosti. Zdaj govorim o neki bioznanosti, ker je pač to moja izobrazba, dela se v laboratoriju, se pravi delaš poskuse, različne stvari z bakterijami, s celicami, izolacija proteinov, pač nekateri delajo tudi na, se pravi, poskuse na živalih. Večinoma na miškah, podganah, zajcih. to je ena stvar, pač to je čisto tisto res delo, pred tem je treba prebrati veliko literature in razmisliti, kako boš sploh delal poskus, se pravi, neka priprava. pa študij pred tem in potem, ko imaš rezultate, je treba znati obdelati rezultate, se pravi, neko računalniško delo, po navadi, ne vem, grafi ali pač različne stvari, odvisno, kako delaš. Na kakšnih mašinah se dela, kako pol poteka obdelava podatkov in pol na koncu se po navadi napiše neki znanstveni članek. Se pravi, gre spet za veliko branja literature, da najdeš vzporednice, nekaj, kar podpira tvojo teorijo. predstaviti moraš svoje rezultate v tem članku in pol je v bistvu še tudi zelo pomemben del, ta članek objaviti, ker to je tudi, kar zabaven del, no, kako prepričati in utemeljiti svoje stvari, da jih bojo še pač tisti, v angleščini je reviewer, pregledovalci. Ne vem, to, pač v znanosti se ne uporablja veliko mislim, velik se uporablja angleščine, ne pa slovenščine. Okej, recimo, da prepričaš, tiste pri reviji, da, da je tvoj članek vreden objave v tisti reviji. recimo rada pripravljam eno tako vegansko solato, recimo. se pravi, so makaroni noter, ampak načeloma so lahko hladni. pa pol pač zelenjava noter in zakaj mi je všeč? Pač, ne vem, dober okus je pa načeloma je zelo hitro narejena. pač samo makarone je treba skuhati pa zelenjavo se nareže pa zraven je še ena ful dobra omaka. Arašidova omaka z ingverjem, tako v bistvu ima malo azijskega, tajskega pridiha. In je to, ne vem, simpel, pa nasitno, no. Pa dosti tako sveže, da te ne zafila, to ni slovenska beseda. pač da te ne nasiti, no, da ni tako, da obležiš, tako ke sicer imam ful rada tudi filane paprike, ampak tisto je tako, da pol rabiš eno uro počitka po tistem. No, za to mojo vegansko solato, je treba skuhati makarone oziroma rezance, široki rezanci so lahko. se pravi, to je ena stvar, druga stvar je priprava omake, ke se zmeša arašidovo maslo pa nastrga se ingver, malo olja po mojem noter pride. Pa še mogoče malo vode za razredčiti. Načeloma v receptu je tudi česen, samo jaz ne maram česna, tako da, to preskočim. Pol se pa še nareže zelenjava, se pravi kumarica, paprika gre noter, grah, zdaj tako all time favorite, se pravi, na splošno, so mi zelo všeč knjige Harry Potterja. Še vedno. Dejansko sem odraščala s temi knjigami, saj ke so jih prevajali v slovenščino so tako izhajale glih, ke sem bila jaz toliko stara kakor glavni junak, vsaj približno. In, sem se po eni strani zelo poistovetila s tem, pač po drugi strani je pa neka zanimiva, napeta zgodba. Neki drug svet, pač čarovniški svet, nekaj, kar ne poznano pa izgleda ful fajn. Mislim v smislu tako, ja, fajn bi bilo imeti čarovniško palico pa kdaj kaj začarati. Ampak v bistvu je ta čarovniški svet vseeno postavljen nekam vzporedno našemu svetu, in tako se v bistvu malo prepleta in je pol zanimivo in lahko res razmišljaš, ali so čarovniki dejansko obstajajo pa se tako dobro skrivajo, ne. Tako kakor v knjigi jih ne poznamo, pač ne opazimo. in pol, ke se kaj čudnega zgodi, mogoče so čarovniki za tem. Na kratko opišite vsebino te knjige. Mislim, zdaj so štiri knjige, ne štiri, knjig je sedem, no, ampak jaz bi mogoče lahko četrto izpostavila. ke se mi zdi, da je tako, zadnje so zelo temačne, pa tako pač, ja, čudne stvari, slabe stvari se dogajajo, tako grde. ta prve knjige so pa zelo simpel. Mislim, tako je pa zelo hitro se vse razvije, tako ni nekih zapletov. Ta četrta je v sredini je pa glih tako, da je dosti zapletena, da v bistvu glavni junak ne ve vsega kar sproti ali pa ni toliko očitno, se dogajajo stvari v večih nivojih, ali kako bi rekla, več je takih ljudi, ke pripomorejo pol k razpletu dogodkov. tako kakor je. Gre pa za to, da je, kako bi rekla. Se pravi, na čarovniški šoli se odvija trišolski turnir. Se pravi, da tri čarovniške šole tekmujejo in tja se lahko prijavijo starejši od sedemnajst let, meni se zdi. In, neki zloben čarovnik, ki takrat se pač še ne ve, kdo to je, prepriča ognjeni kelih, to je zadeva, ki izbira prijave in pol tudi zbere, izmed vseh prijavljenih tri predstavnike, pač, se pravi, iz vsake šole enega. V glavnem ta ognjeni kelih prepriča oziroma začara tako, da izmed vseh izbere tudi Harryja Potterja, se pravi glavnega junaka, ki ni dovolj star, se ni prijavil, ampak pač ga izbere. In pol se s tem po eni strani se dogaja to, da se mora glavni junak pripravljati na te preizkušnje, tri naloge so, ki niso najlažje, in hkrati pač se dogajajo še čudne stvari, tako že malo temačne, ta mojster črne magije se nekako poskuša vrniti, in dejansko pol na koncu knjige pač tisti grande finale, dejansko je pač ta glavni junak Harry Potter priča temu, kako se mojster črne magije vrne, nazaj, in pač bo spet poskušal zavladati čarovniškemu svetu. Mislim zdaj na hitro bi se spomnila najbolj tega nedavnega potresa, veš to, ke je bil predvsem v Zagrebu oziroma okolica Zagreba, no, ampak to je tako najbolj svež spomin, ker pač itak delam od doma in sem bila za mizo doma in pač kar naenkrat se je začelo tresti in je tako malo, itak, živimo ob dosti prometni cesti, jaz sem navajena, da, ne vem, če gre kakšen ful težek tovornjak mimo, se itak vedno malo zatresejo šipe ali pa tako in to ni nič takega, ampak takrat se je pa kar treslo pa kar treslo, grozno je bilo. In pač sem bila itak čisto v zgornjem štuku, in ko se je še vedno treslo, se niti nisem upala dol po štengah iti, ne, ker vedno so nas učili, da pač, če je potres, ne smeš po stopnicah lavfati, ne, ampak po drugi strani sem bila pa pač na najvišjem delu stavbe, ne, kar tudi ni dobro. tako da je bil kar tako, scary moment, no, mislim da sem se malo ustrašila. No, pol recimo švicarski nož, se mi, mislim, vsaj zame je to ful uporabna stvar, ker je pač majhen in ga imam lahko vedno s sabo in je pač nož in lahko odrežem, ne vem, jabolka si lahko narežem, olupim, mislim, ali pa katerokoli sadje, zelenjavo, kruh pač tako ful je praktično. moj švicarski nož ima tudi pinceto noter, kar pride včasih prav, ima pilico pa škarje in pač glede na to, da plezam in pridem večino primerov s predolgimi nohti pod pač pod steno plezalno, pol one škarjice ful prav pridejo. ima tudi kao zobotrebec, ke ga jaz uporabljam tudi za nohte, Najbrž imam še kakšno stvar, no, ampak to so stvari, ke jih najbolj uporabljam. To bi lahko rekla za vsakega, da je ful lep in ful poseben. ne vem, zdaj, ke je pomlad, lahko rečem pomlad, ker je ful lepo, ker se pač končno začnejo dnevi daljšati in ko drevesa zacvetijo oziroma ozelenijo, je tako ful optimistično ali pa, ja, tako vesel čas je, no. čeprav je tudi zima ful lepa, ker, mislim, če je sneg, ke je belo, ampak okej, ne bom zdaj preveč debatirala. da se hitro prehladim, ker je pol tako je toplo, ali pa mislim, da je toplo, ker je sončno in pol se premalo oblečem pol pa zapiha ali pa malo se shladi pa me hitro zebe. tako da to je ena stvar, zdaj sem se že naučila, da pač kar, ne vem, do maja, junija se še vedno ful oblačim, bo boljše, da mi je malo vroče, kakor da bi me zeblo prehitro. lansko leto so me ful nekaj začele matrati alergije, tako da cvetenje dreves oziroma vsega ostalega zna biti problem. Pa zame še niti ne toliko, ampak za koga, ki je pa res alergičen, je pa to po mojem najhujši letni čas, ne najboljši. eden izmed mojih hobijev je recimo pisanje bloga. se pravi, pisanje o potovanjih. Zakaj mi je všeč, zato, ker rada potujem in pol rada še kaj o tem napišem ali pa rada delim, ne vem, izkušnje ali pa spoznanje iz potovanj še z drugimi, sploh pol, ke je odziv recimo dober, ke so ljudje veseli ali ke jim koristijo nasveti ali pa pač, da jih prepričam, z blogom za kakšno potovanje. pač tako pol daje še malo več motivacije. Zdaj v teh korona časih pišem objave za nazaj, ke jih še nisem. se pravi, kakšna potovanja ali pa izleti, ke jih tudi zdaj nisem opisala, in pol ke napišem objavo, je tako skoraj, kakor da bi potovala še enkrat, ker se moram res spomniti pa pregledati fotografije ali prebrati, pač zapise v dnevniku, ke jih pač imam popotniški dnevnik, ke na roke pišem. tako da zdaj v tem trenutku je tako tudi malo neki način potovanja, ker drugače ne morem. Ja, jaz znam pisati, ne znam recimo fotografirati nekaj ful dobro. še manj pa se spoznam ful na neke računalnike in programiranje in te stvari, tako da slabe plati so pol, da, fotografira moj mož in pol se je treba, pač se morata dve osebi uskladiti, kdaj bo nekaj kdo naredil, oziroma se pol čaka en drugega, ali jaz čakam njega, da dobim fotografije, da lahko zaključim objavo, ali pa pač on, mislim, on pol pripravi pa pač sama objava čaka mene, da imam čas, da napišem. Se pravi, ni tako, da bi zdaj rekla: "Zdajle sem, se pa odločim pa bom nekaj napisala in lahko zaključim stvar." Pač ne morem, ker rabim še fotke. Ke ni moja domena, ali pa pol, ko pridejo kakšni updati, se pa se pravi, kaj pa je update po slovensko? posodobitve, ko pridejo posodobitve recimo in pol ni vse kompatibilno in posodobim, ne vem, neki vtičnik, plugin, vtičnik, ali pa, ne vem, temo je treba posodobiti na blogu nekaj, to neko sranje pač in pol posodobiš in pol stvari nehajo delati in pol rabiš računalničarja in to je meni ful naporno in pol rajši nikoli ne posodobim, samo pol pa tudi nehajo stvari delati, če dosti dolgo ne posodobiš, tako da, ja. To pa ni težko vprašanje, mačka. Zato, ker imam pač, doma eno mačko. Zdaj je bila glih stara dvanajst let, tako da že dolgo jo imam. in mi je pač ful mi je fajn, ker so mačke dosti samostojne. Se pravi, ni jih treba voziti na sprehod recimo tako kakor psa. pač ne rabijo ful pozornosti, ampak, so pa tako okrog, in ke jih rabiš, jih lahko malo pobožaš in predejo mačke in to je tako ful, sprostitveno, no, ali pa res, če si še tako napet in pol greš malo mačko božat, že samo božanje tistega kožuha je ful dobro in pol pač, ke še prede, to je res pač tako zaspiš lahko zraven, no. res so zakon, mačke. Ja, glih to je dobro, da v bistvu za mačko ful ni toliko dela. To sem že prej rekla, se pravi, mačka, če je v stanovanju, more imeti pač vedno vodo na voljo, hrano, pa načeloma v stanovanju imajo mačke wc, se pravi, neki pesek. ja. Vse ostalo je bonus, no, ne vem. Moja mačka ima še pol v vsaki sobi neke dekice ali pa povšterčke, kjer ona spi, ampak pač tudi če ji tega ne nastaviš, ona najde neko mehko, točko ali pa mehek del, v stanovanju, kjer bo pač ona lahko spala. Ne vem, moja mačka ima tudi zdaj avtomatski dozirnik hrane, pač neka pametna zadeva, ke noter usipaš, brikete in pol naštimaš, ob kateri uri in koliko briketov ven sipati, tako da mi niti ni treba hrane dajati tako sproti. Ampak tudi mačke so ful dobre, ker, no, ali pa vsaj moja mačka ne poje vsega naenkrat, ampak poje toliko, kolikor ji paše, tako da tudi, če grem jaz za vikend nekam, lahko mačko pustim samo doma, nasujem ji veliko hrane in ona bo pač jedla, kadar bo lačna in pač dejansko bi lahko bila čisto sama doma, no, malo pač je žalostna, ampak, bi čisto preživela. okej, od najbolj simpel je na drva, se pravi, kurjava na drva, kamin. dobro še bolj simpel je mogoče, samo, no, s klimatsko napravo, čeprav to, ne vem, če v Sloveniji kdo dela, pol so razni električni radiatorji, IR-paneli, se pravi, infra rdeča svetloba oziroma na ta način. najbolj klasična je pa po mojem peč na olje ali pa na plin. dragi prijatelj, dne, ne vem, tega in tega, ob tej uri te vabim na rojstnodnevno zabavo za svoj, ne vem, trideseti rojstni dan. prosim sporoči oziroma potrdi svojo udeležbo. Se vidimo. Dragi prijatelj, vse najboljše za rojstni dan upam, da boš lepo praznoval. Lep pozdrav.